pentru că ele nu trebuie împiedicate, pentru că ele sunt benefice poporului albanez. În al doilea rând, salut progresul Albaniei în cele cinci domenii cheie și sper ca ritmul de reformă să rămână neschimbat, chiar să se accelereze, tocmai pentru a putea începe discuțiile în aceea ce privește aderarea Albaniei. Sistemul judiciar avem încă deficiențe, urmează schimbarea Constituției în ceea ce privește justiția și cel mai important este ca legile să fie corect aplicate, practica judiciară să fie unitară și sistemul judecătoresc trebuie să fie curățat de judecătorii și procurorii corupți și incompetenți. În ceea ce privește corupția și crima organizată, ele sunt extinse, s au adoptat strategii anticorupție și anti crimă organizată, dar numărul de condamnări rămâne foarte scăzut.